2019. Numai anul acesta trimitem în Bosnia 44 milioane EUR. Însă pacea de la Dayton din 1995 a creat instituții nefuncționale astăzi. Poate a fost necesar atunci ca să se încheie războiul, însă astăzi fac ca această țară să nu poată funcționa.

Pentru ca Bosnia să aibă un viitor european, politicienii din Sarajevo trebuie să aplice reformele politice și administrative, să combată corupția, să ia măsuri pentru reducerea șomajului.